Bei den Funkfrequenzen handelt es sich um ein kostbares und begrenztes Gut, das mit Sorgfalt, Weitsicht und unter gesamtgesellschaftlichen Aspekten zu verwalten ist.

Funkfrequenzen müssen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aspekte effizient genutzt werden. Dazu müssen in allen Bandbereichen die technischen Möglichkeiten in vollem Umfang genutzt werden, um größtmögliche Effizienz zu erzielen. Basis der Funkfrequenzpolitik muss das im letzten Jahr verabschiedete Telekom Paket sein. Denn hier wurde auch festgelegt, dass das Funkfrequenzmanagement der EU und ihrer Mitgliedstaaten kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen gleichermaßen genügen muss. Dies muss besonders bei der Harmonisierung der Frequenznutzung in der EU berücksichtigt werden.

Eine weitere Öffnung des UHF Bandes, vor allem unterhalb von 800 Megahertz sollte daher erst unter Berücksichtigung der Erfahrungen beim Freiräumen dieses Bandes erwogen werden. Viele technische und finanzielle Fragestellungen sind noch nicht abschließend gelöst. Und gerade die Interferenzproblematik und die Frage des Kostenausgleichs für kulturelle Einrichtungen und lokale Gebietskörperschaften bei der technischen Umrüstung, z.

im Bereich der Funkmikrofone, ist noch nicht zufriedenstellend gelöst. Bei der Verteilung der Frequenzbänder müssen die unterschiedlichen Interessen verantwortungsvoll gegeneinander abgewogen werden. Die flächendeckende Versorgung mit mobilem Breitbandnetz einerseits ist eine Grundforderung im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger andererseits muss aber auch weiterhin eine Entwicklung im Bereich des öffentlichen und privaten Rundfunks als wichtiges Instrument für Information und kulturelle Vielfalt Berücksichtigung finden. Wir müssen die Weichen für die technische Entwicklung und Europas Positionierung im Bereich der digitalen Informationstechnologie und der kulturellen Vielfalt richtig stellen.